forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu þriðja maí hefur forseti óskað eftir því við stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber ákvæði áttunda töluliðar fyrstu málsgrein þriðju greinar þingskapa að hún